Vreau să mă alătur și eu raportorului și colegilor mei și să subliniez situația dificilă prin care trece Uniunea Europeană, situație pe care nici Consiliul și nici Comisia nu par să o realizeze. Cei patru ani care au trecut din acest cadru financiar multianual, criza economică și intrarea în vigoare a noului tratat sunt tot atâtea provocări cu care Uniunea Europeană se confruntă, de aceea este evident pentru toată lumea, este clar ca lumina zilei că avem nevoie de o flexibilitate mai mare a bugetului. Prin urmare eu cred că revizuirea pur tehnică a cadrului financiar multianual, așa cum propune Consiliul, nu este o soluție, nu face decât să amâne reforma de care Uniunea Europeană are nevoie și duce discuții importante de astăzi pentru un an sau doi ani mai târziu. De asemenea, trebuie să avem în minte că acest cadru financiar multianual, această revizuire a cadrului, trebuie să pregătească discuțiile pentru noul cadru financiar multianual care va intra în vigoare în